frú forseti ég talaði í þessari umræðu á föstudagskvöldið síðastliðið og flutti ræðu sem nýtti ekki allan ræðutímann sem mér stóð til boða ég held að ég hafi talað í tæpar þrjátíu mínútur en gat flutt ræðu í

að allir þingmenn hafi að minnsta kosti eitthvað um fjárlög ríkisins að segja og það er ekki ásættanlegt að sitja undir því hér í þessum sal að stjórnarliðar með hæstvirtan forsætisráðherra í broddi fylkingar komi hingað upp og haldi því fram upp í opið geðið á manni og upp í opið geðið á þjóðinni að það sé eitthvað óeðlilegt þar á ferðinni það er fullkomlega óásættanlegt það er óvandað það er ómálefnalegt það er ekki lýðræðislegt einu sinni að halda því fram og ég vil biðja hæstvirtan utanríkisráðherra

þess að þetta er ekkert annað en rakinn